Turkije wordt niet hard aangepakt en blijft Cyprus illegaal bezet houden. Israël wordt door Zweden in de steek gelaten.

Dat is wat de Europese burgers willen. Het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg is niet eens geagendeerd, mijnheer Reinfeldt. Wij hebben u dat wel gevraagd, maar kennelijk durfde u dat niet aan. Zeker bang voor Frankrijk. Dan bent u geld aan het strooien in Kopenhagen voor dat klimaatbeleid, terwijl wetenschappelijk niet vaststaat dat dat klimaat verandert.

Nederland betaalt netto per inwoner nog steeds twee tot drie keer zo veel als andere rijke landen. Deze misstand moet zo snel mogelijk stoppen.